Madame la Présidente, ce débat avait bien mal commencé avec, d'un côté, les bons, anti nucléaires, et, de l'autre, les mauvais, ceux qui soutiennent encore l'énergie nucléaire. Je rappelle quand même que, dans le mix énergétique que nous avons souhaité, voulu, ici, dans ce Parlement, le nucléaire est présent.

C'est quand même regrettable pour traiter d'un sujet qui est aussi important que celui là.

Nous savons que, dans l'Union européenne, il y a cette volonté d'assurer tous les jours la sécurité de nos centrales.

Alors, Monsieur le Commissaire, oui, nous sommes d'accord avec vous.

Bravo, vous les avez obtenus. Ces tests sont indispensables, car il faut redonner la confiance aux populations vis à vis de nos centrales nucléaires. Ces tests sont indispensables, ils doivent se faire dans un esprit d'indépendance totale pour redonner cette confiance là.

Lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme, on n'imagine pas qu'un État membre aille révéler à l'avance les plans de stratégie pour lutter contre le terrorisme.

Faisons confiance à notre commissaire, et je suis convaincue que nous aurons des tests qui seront rigoureux et qui pourront nous rassurer.